Pani Poseł, bardzo panią szanuję, mimo że ideologicznie pewnie troszeczkę się różnimy, ale Pani swoją wypowiedzią jak gdyby sprowokowała mnie do zadania pytania.

Proszę mi powiedzieć, gdzie taki zapis jest w tym artykule, gdyż artykuł brzmi następująco wzywamy Komisję, aby rozważyła nie nakazujemy, tylko dajemy pod rozwagę czy treści przekazywane w mediach i reklamie nie powinny zostać objęte przepisami niniejszej dyrektywy.